Sollte der Rat bis Donnerstag noch einen entsprechenden Beschluss fassen, können wir am Donnerstag immer noch abstimmen.

Sollten wir bis Donnerstag vom Rat einen Beschluss haben, können wir am Donnerstag abstimmen.